millega keegi mitte midagi ei oska peale hakata, ja põhiprobleeme majanduses me tegelikult ei paranda. Me räägime konkurentsivõime vähenemisest globaalselt Hiina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide suhtes ja samal ajal mõtleme, et me lahendame oma majanduslikke probleeme globaalselt meeletu laenupaketiga, et omakorda finantseerida rohepööret. Rohepööret, et väidetavalt päästa maailma, minnes kaasa kliimapoliitika hullusega, mis on puhas fanatism.

Selle nimi on kahepalgelisus ja silmakirjalikkus! Me oleme hävitanud oma majandusliku konkurentsivõime läbi ülereguleerimise, bürokraatia ja tsentraliseerimise ja nüüd me üritame lahendada põhiprobleeme hoopis uute probleemide pikaajalise tekkega. Mitte ükski uus üleeuroopaline maks ei lahenda majanduslikke probleeme, see on elementaarne baasteadmine, millest teie ei pruugi ju kahjuks aru saada, sest mis on viga istuda piisavalt hea palga peal maksumaksja rahast?